Ich glaube, wir sollten überlegen, welche konkreten Maßnahmen wir in den nächsten Tagen und Wochen setzen können. Eine Überlegung ist Welche Programme der Europäischen Union können wir unseren Freunden in Ägypten anbieten? Das geht vom Bereich der Bildung in viele andere Bereiche hinein. Ich glaube, hier ein aktives Programm zu starten, intensiv mit der Bürgergesellschaft in Kontakt zu treten, ist eine gute Herausforderung. Vor allem auch die Handelsbeziehungen zu stärken, insbesondere zwischen den kleinen und mittleren Betrieben, auch mit Journalisten dementsprechend Aufklärung zu betreiben und die Aus und Weiterbildung in diesem Bereich voranzutreiben, hilft uns letztlich, die Gewaltenteilung auch in Ägypten klar sichtbar zu machen und bei den nächsten Wahlen dementsprechend positive Ergebnisse zu erzielen.